er flutt af viðskiptanefnd samkvæmt annarri málsgrein nítjánda grein laga um sölu fasteigna fyrirtækja og skipa skulu fasteignasalar greiða árlegt eftirlitsgjald fyrir fyrsta júlí ár hvert fjárhæð gjaldsins nemur hundrað þúsund krónur og skal standa straum af kostnaði við störf eftirlitsnefndar félags fasteignasala frá því að innheimta eftirlitsgjaldsins hófst hefur safnast í nokkurn sjóð þar sem kostnaður við eftirlitið hefur reynst minni en talið var í upphafi í frumvarpi til nýrra heildarlaga um sölu fasteigna fyrirtækja og skipa sem nú liggur fyrir þinginu er gert ráð fyrir því að gjaldið verði lækkað í áttatíu þúsund krónur

leggur viðskiptanefnd til að frestun á gjaldtöku verði framlengd enda er ljóst að frumvarp til nýrra heildarlaga verður ekki að lögum fyrir þinglok þess vegna er gert ráðfyrir að í stað ártalsins tvö þúsund og níu tvívegis í ákvæði til bráðabirgða þrjú í gildandi lögum komi árið tvö þúsund og tíu í ákvæði til bráðabirgða þrjú í gildandi lögum segir með leyfi forseta þrátt fyrir ákvæði annarrar málsgreinar nítjánda grein skal eftirlitsgjald ekki innheimt fyrir árið tvö þúsund og níu kostnaður við starf eftirlitsnefndar félags fasteignasala á árinu tvö þúsund og níu skal greiðast úr sjóði nefndarinnar þetta frumvarp gengur sem sagt út á það að þessu bráðabirgðaákvæði verði framlengt til ársins tvö þúsund og tíu og ekki innheimt gjald fyrir það ár frumvarpið er eins og ég sagði áður flutt af viðskiptanefnd